Et je suis vraiment sidéré, mais presque admiratif, devant les collègues de droite qui nous expliquent avec enthousiasme que, grâce à cet accord, M. Bolsonaro va se transformer miraculeusement en un défenseur de l'environnement et des peuples autochtones.

Parce que, quand on lit le texte, on voit que le principe de précaution est affaibli et que cela va exposer l'Europe à des produits de plus en plus dangereux.